Lep pozdrav vsem skupaj Najprej čisto za uvod bolje kolegica iz SMC-ja govorila kot kolegi iz SDS-a, jaz upam, da bo minister delal to to in to. Mi smo ustavna parlamentarna demokracija, pozdravljam tudi obiskovalce in že osnovnošolci so prebrali vsaj našo ustavo v stripu, ki zelo jasno veleva, kaj morajo ministri početi. Zdaj, jaz ne bi šel v neko kritično analizo diskurza, to je že izvedel neki drugi Štajerec pred mano, ne, ampak zdaj pingpongirati vse za nazaj, pa za naprej, jaz bom rekel tako, soodgovorni, če hočete krivi za stanje v slovenskem javnem zdravstvu za tisoč in en izziv, ki ga ima, smo dejansko vsi, pač če rečem, ajde, prvo desetletje, da se je ta ljuba kokoška lovila, kaj pomeni biti država, vsi od leta dva tisoč naprej, ne. Preden je gospa Milojka postala ministrica v prejšnjem mandatu, pa so jih zelo hitro, dajmo biti odkriti, lastni zabili nož v hrbet, smo imeli neko desetletje, ki je več kot polovico časa imela vlado, bila na oblasti SDS. Ko meni nekdo omenja zdravstvo, pa to, kar je kolega Pojbič govoril, mi je ena prva slika, ki ki ki mi pride iz spomina, kako se gospa Zofija Mazej Kukovič slika s tistim omenjenim gospodom, kako se skupaj guncata pred pediatrično kliniko, kjer smo imeli celo vrsto težav potem, ne. Zdaj tudi kolega Jani, ki se je zbudil ali se ni zbudil, je rekel le, nekdo ve, ne. Zadnje čase zelo pogosto citiram Sokrata, tudi na pogovoru s črnogorsko delegacijo o problemu o zdravju in zdravstvu, sem jo, ne, tudi to bom, ker sem vseeno profesor, povedal, upam, da si bojo vsaj mladi zapomnili, ne. Sokrat je rekel takole ne: "Pametni ljudje se učijo kjerkoli, kadarkoli, od kogarkoli. Povprečni ljudje se učijo zlasti na lastnih napakah, le neumni ima pa odgovor na vsa vprašanja, ne." Noben od nas nima odgovora na vsa vprašanja in nikoli ne bomo našli ministra ali kandidata ali ministrico, ki bo imel odgovor na vsa vprašanja. Ker je temu tako, obstaja nekaj, kar se imenuje parlamentarizem, ki naj bi bil javna raba uma v skupno dobro. Seveda to, v skupno dobro, si različno predstavljamo. Dahrendorf je govoril o konfliktni teoriji družbe in zdravstvo seveda je neko področje, kjer je ogromno interesov. Seveda, zaradi tega, ker je tudi malha penez zelo zajetna, ne. če se hočemo resno ukvarjati z njim, seveda ne škodi, da sistem najprej razumemo, da potem o njem lahko, v bistvu, ubesedujemo, ne. Zdaj, tisoč in en izziv slovenskega zdravstva, ja, politika je težava, strinjam se z gospodom Brecljem. Tako politika v tej hiši, kjer se najmanj javni rabi uma približajo tisti, ki največkrat radi govorijo o hramu demokracije, kot politikov v širšem smislu, ki se ukvarja s tem perpleksnim sistemom, če sem nekoliko profesorski, ne, in v debati se je seveda izkazalo, da je tudi ta del politike prepogosto zagovarjal lastne interese, na škodo sistema kot celote. A veste, že na področju družinskih zdravnikov, če bi neki sindikat, z nekim gospodom Konradom odigral svoje, verjetno družinci ne bi naredili svojega sindikata. Da o ZZZS-ju sploh ne govorim, ne. Saj mi uradno skoraj niti ne vemo, kakšne so cene tega, kar pride v zdravstveni sistem, ne. Cene nazadnje za storitev v sistemu so bile določane kdaj? Tam, leta dva tisoč tri nekje, ne, To je uradni podatek, petnajst petnajst let je, u v bistvu, od tega, ne. Tudi kje drugje imajo seveda težave, z v bistvu, z zbornico zdravnikov, ker je to močan lobi, dajmo biti odkriti, ampak tudi, kot znotraj številnih strok, o reguliranih poklicih - največ reguliranih poklicev ima Nemčija. Zakaj? Tudi zato, da dobiš dobrega natakarja, pa imaš dobre plače v turizmu, ne. Tudi to sem se s Črnogorci pogovarjal. Niso niso enovite, ne. Ob tem, kako se nam je sesuval pokojninski sistem. Seveda bodo ti gospodje hoteli ostati in bojo ta mladim še hujše težave in jih bo še več bežalo ven. A veste, vse so to nekaj problemi, ki se jih zavedamo in zdaj nekaj govoriti, a bo koalicija ali ne bo koalicija, a je nekaj levica ali ni, gor in dol, vseh nas devetdeset je tule enako soodgovornih za stanje slovenskega javnega zdravstva, ne, in če se bomo vedli na način tipa, jaz sem najbolj pameten, nimam, pa imam odgovore za vse na vsa vprašanja, se ne bomo nekako premaknili naprej, ne. Je pa velika težava, seveda, v pingpongiranju te zgodbe. Jaz se strinjam s kolegom Juršo, ne, da na koncu pol pride v parlament nekaj, da se ti ukvarjaš z neko parcialno zadevo ali z nekim velikim problemom, pa vsem dolžnim spoštovanjem, Jani, Jelka, jaz se zelo poglabljamo v to, nismo pa strokovnjaki za otroško srčno kirurgijo, ki je ena zelo ozka subspecializacija, ker tudi nekdo, ki bo odrasli kardiokirurg, ne bo kar malo počez nekaj sodil pa govoril. Ključni problem slovenskega zdravstva, ki ga jaz vidim po pol leta, skoraj nič drugega ne delam, kot to počnem, sem pa, moramo reči, za slovenske razmere, vrhunsko šolan stroj za mišljenje, če se to komu zdi neskromno, pač naj se mu zdi, je seveda v odnosih, v nekih odnosih, zdravstvo je v osnovi odnos med ljudmi, potem pride vse drugo, infrastruktura, oprema, protokol in tako naprej, in politike ožjem in širšem smislu so nas pripeljale, kjer smo. Sam osebno menim, da mi nismo tako zrela združba na ravni splošne kulture, kaj šele politične, da bi tisti, ki so ime problema, bili del rešitve. Potem imamo pa seveda tudi problem ne le na v zdravstvu, tudi na šolah, dejansko, če hočete vzgojiti ljudi za soupravljanje, soodločanje, sovodenje tako zahtevnih sistemov, tule se meni zdi ključni razvojni problem Slovenije zadnjih dvajset let, ne. Gospodu Omanu se običajno pripisuje tisto, saj ni važno, kakšen je, važno važno, da je naš, verjetno, verjetno po krivici, ne. Minister zdaj, ki je bivši, je šele nekako proti koncu tega kratkega mandata začel govoriti, da je to tako kompleksno, da to relativno malo malo ljudi sploh razume, ne, in seveda resno opravljati poslansko funkcijo pomeni tudi, da se poglobiš v to in da poskušaš to razumeti, in potem poslanstvo ni kaj pretirano zdrav poklic, kar se je meni zgodilo, saj sem dvakrat skupaj klofnil v prejšnjem mandatu o izčrpanosti. Tudi če se dotaknem Zakona o dolgotrajni oskrbi, ne. Zdaj, namesto pihati na dušo zlasti tistim, ki bojo potrebni ne, če je bil politikantski, bi lahko rekel: "Počakajte Desus, pa saj ste bili v vseh vladah že koliko časa." Ampak, a veste spisati neki zakon pa ga dati not brez tega, da resno imeli od kje bomo vzeli peneze, brez tega kje bomo našli ljudi, meni je zelo všeč škotski sistem, ki so na glavo vse obrnili in so ugotovili, da niso samo zdravniki v ožjem smislu, ampak da imate pet, šest različnih različnih profesij, ki se morajo s tem ukvarjati, to seveda pomeni več penez nekaj let, ki jih bo treba za to dati, da se bo to potem obrnilo. Da ne govorim o tem, kako meni je všeč, da imamo mi Ministrstvo za zdravje, ne za zdravstvo, kar bi morala biti pomembna informacija, da nekako pozabimo na to, ne. Z nekim izvedencem stokovcem za za davčno problematiko dolgoletno v Državnem zboru sem se zjutraj pogovarjal o davku na cuker, če hočete, na sladkor. Jaz bi ga hotel po danskem modelu, ni to smešno, ne, kar to je tudi ena od zadev, ki našo kvaliteto življenja zelo zelo znižuje, ne. Zdaj neke politike, ki bojo populistično ubesedovale, da bomo z manj penez imeli boljše zdravstvo, so zlagane. Jaz vedno rečem, jaz bi rad v zdravstveno blagajno da bo maksimalno, kako lahko dam, pa najbolj srečen bi bil, če iz nje nikoli nič ne bi potreboval, če bi imel neko mirno, dostojno življenje pa bi recimo, kot je šla moja prababica pred kratkim, pri devetinosemdesetih ga zaključil. A veste, in teh pingpongiranj, ki jih gledam tule pet let, na takšen način, seveda ne bomo nič poštimali, kaj šele nekega takega perpleksnega sistema, kar zdravstvo navsezadnje je, ne. In lahkotno govoriti o o nekih lobijih, pa počakajte, saj eni ste profesionalni politiki, ne. Podobno kot bojo neki moji pubeci, pa upam, da ne, ker čez čas bo treba kam drugam iti, ne. Kaj ste pa delali četrt stoletja, ne? Saj slučajno je ta predlog padel za četrt stoletja obletnice hruške v Depali vasi, ne. Tudi vi bi morali biti vsaj žvižgači, če se tako izrazim, ker niste bili, ste v bistvu podpirali tovrstne koruptivne, če ne rečem kleptokratske, da rečem pajdaške prakse fevdalizacije Slovenije tudi v zdravstvu. Dajte si kupiti špegle v štacuni pa se sami pogledati v obraz, pa ne leti to samo na SDS, jaz itak rečem, da sta SD pa SDS siamski stranki, skupaj z numerologi, bivšim LDS-om, ki spreminja imena, ne. In tudi to, ko sem govoril o tistih, ki ste ime problema, ne boste del rešitve. Lahko tudi odkrito rečem, da verjetno tudi od mojih pubecov, da so prišli do korita, se bi kdo pokvaril, ne. Mogoče se vam to zdi preveč ljudsko preveč, kot ubeseduje kolega Šarec, ampak to so dejstva, ki jih poznam. A veste, saj kaj pa je Slovenija? Ena ne pretirano velika disfunkcionalna familija, ker se v osnovi vse ve, ker imaš včasih občutek, da vsak, ki prime mimo krave, jo bo malo pomolzel, pozabili smo, kako jo bomo hranili, pa nekdo bi še bek zadnjo nogo odrezal, saj bo na treh stala, ne. To tudi metafora, ki bi lahko bila uporabna tudi v slovenskem javnem zdravstvu, ne. Izzivov je ogromno, ne. Tudi stroka se bo morala začeti zavedati tega, kar se uradno reče profesionalna deontologija, ne, vseh tistih enaintrideset plus ena razširjenih strokovnih kolegijih, ne. Pogostokrat se pri nas dogaja, pa večino življenja več v Ljubljani preživim kot kjerkoli drugje, da če Ljubljana nima problema, da pol Slovenija nima problema, kar ni res, ne. Mi trenutno, a veste, niti nimamo urejenih mrtvogledov, ne, kot se temu reče, ker pač neki inštitut ima tule dober biznis pa zunaj Ljubljane to ni urejeno, če se samo tega dotaknem, ne. Izzivov je res cela vrsta. Zdi se mi, da je ta čas, da neke nove generacije politikov, nove generacije strokovnjakov, ki se ne bojo prišli v politiko in v ožjem in širšem smislu napast, začnejo celo to vrsto naših izzivov reševati. Če se dotaknem, kako mi je malo časa ostalo, še drugega kandidata za ministra, ne. Malo z velikim žolčem moraš nekaj, kar se je imenovala nova politika, pa potem ko so se pospravljali, ker zdaj bosta ven so se pospravili še bolj brutalno kot kdo drugi, ne, od kakih maket do kakih naročenih raziskav, ko je bil že mandat konec o o stanju, kaj početi z letališčem v Mariboru do tega, kako si je Smc kupoval volitve, kar ven nekako v Mariboru gospod Kangler daje na plano, ne. če bi se Miro Cerar držal lastnih besed o etiki in morali, bi samoukinil SMC. To mislim mislim smrtno resno in to nam je lahko tudi neka zgodba, da nekih odrešenikov v politiki ni. To nam je tudi neka zgodba, da tisti, ki imajo polna usta etike in morale, ponavadi so največje tri pike, dokončajte dokončajte sami, ne. Včeraj smo obravnavali Zakon o poslovnih skrivnostih, ne. Če bi držalo to, kar gospa Sluga hvali bodočega ministra, bi vsaj SMC podprl amandmaje Levice, ne. Veste, mi se radi tako napihujemo, vpisali smo vodo v Ustavo. Krasno, super, ne, sočasno imamo pa cele vrste težav na vodovarstvenih območjih, ne. Skratka, tudi na tem področju bo nekako potrebno prenehati z dvoličnostjo, ne. Bližnjica je tule evo minister iz iste ekipe, ki bi tudi moral odstopiti, MGRT. MGRT ni Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ne, tule bi moral iskati v bistvu naše niše s tistim mojim teženjem o strategiji pametne specializacije, ne. Črnogorci smo se strinjali, smo relativno majhni, kar pa ne pomeni, da smo lahko neumni, ne. Skratka, ne delati več, delati isto ali manj, ampak bolj pametno. To rabimo. To rabimo tudi, zaradi tega, da kot starajoča se družba, ki bo potrebovala dolgotrajno oskrbo, imeli peneze za le-to. In takšno varno okolje bo edino pripeljalo do tega, da bo nekaj malo več rojenih otrok v Sloveniji. Sem vseeno profesor, ki se je ukvarjal z indikatorji družbenega razvoja dolgo časa, ne. Nobena demografska politika ni uspešna, kvečjemu je lahko na pol uspešna, ne. Edina uspešna demografska politika je, če živiš v zdravem varnem okolju, da ti v osnovi tisto, kar je v malih vretenčarskih možganih občutek za varnost, daje tudi občutek, navsezadnje, da si soustvariš družino. Če imaš pa ob tem seveda še urejeno stanovanjsko politiko, kjer se lahko zgledujemo po Dunaju, potem je toliko laže. Navsezadnje imamo Ministrstvo za zdravje, naloga politike je, da postane nekoliko bolj zdrava v tistem sokratovskem smislu. Navsezadnje smo sodelavci, saj večino časa preživimo tule skupaj, in dajmo se začeti vesti kot ljudje, ne, da zaključim s tisto znano, a veste, ecce homo, glej, človek. Hvala.